Bei den diesjährigen Haushaltsplanungen für den Parlamentshaushalt hat es doch eine sehr intensive und sehr strukturierte Debatte gegeben. Ich darf an den Anfang stellen ein Dankeschön an das Präsidium, vor allem an die Vizepräsidenten Vidal Quadras und Pittella, die eng mit uns zusammengearbeitet haben, und an den Generalsekretär und die gesamte Beamtenschaft, die intensive Recherchen und Analysen mit uns gemeinsam angestellt hat, um einen vernünftigen und guten Haushalt aufzustellen.

Das heißt, die gesamten rechtlich verbindlichen Ausgabensteigerungen betragen allein schon

Dies bedeutet, dass wir Einsparungen haben durchführen müssen. Wir haben in den letzten Jahren bereits den Ansatz der strukturellen Änderungen und Einsparungen eingeführt, d.

Wir haben bei den Reisen doch sehr markante Einsparungen sowohl auf Seiten der Abgeordneten als auch auf Seiten der Beamten und Angestellten erzielt. Wir haben die Pauschalen seit dem Jahr 2011 für die Abgeordneten bereits eingefroren. Bei den Angestellten und Beamten ist das bereits seit dem Jahr 2007 der Fall. Wir haben also eine ganze Menge von Kosten bereits einsparen können und haben in der gemeinsamen Arbeitsgruppe weitere sieben Felder identifiziert, bei denen wir Einsparungen oder Umschichtungsmöglichkeiten identifizieren wollen. Diese wollen wir sehr intensiv analysieren und nicht in einem Schnellschuss präsentieren. Denn alles, was in einem Schnellschuss geschieht, ist letztendlich nicht nachhaltig und muss dann später wieder korrigiert werden. Aus diesem Grund bitte ich alle um Unterstützung dabei, wenn wir uns diese sieben weiteren Felder vornehmen. Es wird auch noch sehr spannend werden, welche Auswirkungen die Veränderungen auf Seiten des Beamtenstatuts auf den Parlamentshaushalt haben werden, wie auch die EuGH Entscheidung zu den Gehältern und die Entscheidung der Regierungschefs zu zwei Nullrunden.

In diesem Sinne halte ich es für dringend notwendig, dass wir uns in diesem Bereich verstärken, denn wenn das Europäische Parlament auch öffentlich als Institution der Kontrolle und als Fürsprecher des Volkes in der Europäischen Union wahrgenommen werden will, dann müssen wir entsprechende Kapazitäten auf diesen wichtigen Gebieten haben.